Uniunea Europeană are azi o constituție Tratatul de la Lisabona un Președinte și un Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe și de Securitate și, deci, putem aborda într o altă perspectivă noul proces de extindere care să privească țările din Balcanii de Vest și Islanda, dar mai ales Turcia. Știu că în sânul Uniunii Europene sunt mulți care ezită în a se angaja într un nou proces de extindere, dar experiența României și Bulgariei, de pildă, arată că aderarea la Uniune a reprezentat pentru țările noastre cel mai puternic instrument de schimbare în bine a lucrurilor. Sigur, trebuie să privim extrem de critic procesele din toate aceste țări care vor să adere la Uniunea Europeană, mai ales trebuie să ne axăm asupra solidității și funcționalității sistemelor politice democratice. Avem, însă, suficiente instrumente pentru a veghea la respectarea condițiilor de aderare. A le oferi o perspectivă mai clară acestor țări în privința aderării ar fi un element stabilizator și un catalizator al progreselor interne în țările candidate.